frú forseti nú er ég sannfærður um að þeir háttvirtir þingmenn guðlaugur þór þórðarson og sigurður kári kristjánsson munu væntanlega nota möguleika sína til frekari ræðuhalda hér í dag til að koma með rök koma með rökin fyrir því að það myndi verða svona slæmt fyrir okkur að ganga í evrópusambandið út frá sjávarútveginum ég er þeirrar skoðunar að íslendingar gætu haldið stjórn á fiskveiðum sínum í krafti þeirrar tillögu sem ég vísaði hér til áðan og halldór ásgrímsson setti fyrstur fram hins vegar vil ég líka segja það alveg klárt og kvitt að ég er líka reiðubúinn til að ganga í evrópusambandið jafnvel þó að yfirstjórnin yrði í brussel hvaða yfirstjórn yrði í brussel það yrði bara ein ákvörðun tekin þar um heildarkvótann en samkvæmt reglum evrópusambandsins myndi síðan íslenska ríkisstjórnin deila út til innlendra aðila ég er þeirra skoðunar að í krafti vísindalegra rannsókna sem eru kannski ekki upp á marga fiska eins og við vitum í

gamalla og ungra sjálfstæðismanna séu nánast hætt að slá þegar þetta er sagt